Herr Präsident, Herr Kommissar Moscovici! Eine konkrete Forderung des Panama Untersuchungsausschusses wurde ja bereits erfüllt, nämlich die schwarze Liste nicht kooperationswilliger Staaten, die seit

Viele waren enttäuscht, dass sich darauf nur 17 Staaten fanden, kein einziges EU Land, auch nicht einschlägige Steuerparadiese wie Guernsey oder Andorra und auch nicht die USA, die nicht mit den europäischen Steuerbehörden kooperieren wollen. Ganz im Gegenteil Erst dieser Tage erging ein Schreiben von fünf EU Finanzministern an den US Finanzminister, in dem davor gewarnt wurde, dass manche der angedachten Regelungen im Rahmen der neuen Steuerreform gegen die WTO Regeln und die Absprachen der OECD im Kampf gegen Steuervermeidung verstoßen. Die schwarze Liste zeigt dennoch Wirkung von den 92 angefragten Staaten haben nämlich 47 ihre Zusammenarbeit mit den EU Finanzbehörden und eine Anpassung ihrer Steuergesetzgebung in Aussicht gestellt und sind auf einer grauen Liste gelandet.

Hier ist großer Handlungsbedarf gegeben, denn den europäischen Haushalten gehen durch aggressive Steuerplanung jährlich 70 Milliarden Euro an Einnahmen verloren. In finanzieller Hinsicht ein großes Thema ist der Mehrwertsteuerbetrug, 150 Milliarden Euro schlagen zu Buche. Und die Digitalwirtschaft, wo der Rat am 5. Dezember neue Vorschriften angenommen hat, mit denen es Online Unternehmen erleichtert wird, die Mehrwertsteuerbestimmungen einzuhalten. Dem Kampf gegen Geldwäsche wird mit Überarbeitung der vierten Geldwäscherichtlinie begegnet. Ebenso soll es schon bald Vorschläge gegen Vermittler geben. Es ist noch viel zu tun bei der Bekämpfung von Steuervermeidung. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.